Gleichzeitig stehen KMU vor großeren Herausforderungen Bürokratie, komplexe Regulierungen und Finanzierungsengpässe, wie wir sie im Zuge der Finanzkrise erlebt haben, machen ihnen besonders zu schaffen. Denn kleinere Unternehmen verfügen oft nicht über die benötigten Mittel und Sicherheiten, um komplizierte Gesetze zu befolgen oder einen günstigen Kredit von ihrer Bank zu bekommen, sehr oft, weil der Eigenkapitalanteil zu gering ist.

Das sind 8 weniger als noch 2009. Das muss sich ändern! Dieses neue EU Programm COSME wird einen wichtigen und notwendigen Beitrag dazu leisten, dass unsere kleinen und mittleren Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, expandieren und Arbeitsplätze schaffen. COSME nimmt einen besonderen Platz in der nächsten Generation der europäischen Förderprogramme